virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um um trjáræktarsetur sjávarbyggða meðflutningsmenn eru drífa hjartardóttir jón bjarnason kjartan ólafsson og lúðvík bergvinsson þingsályktunartillagan er svohljóðandi alþingi ályktar að fela landbúnaðarráðherra að hefja undirbúning að stofnun trjáræktarseturs sjávarbyggða í vestmannaeyjum sem hafi það markmið að rannsaka særoks og loftslagsbreytingar á trjágróðri og trjárækt á eyjum í norður atlantshafi einkum íslandi færeyjum hjaltlandi orkneyjum suðureyjum og grænlandi greinargerð trjágróður veitir skjól lífsfyllingu og er mikilvægur hluti aðlaðandi umhverfis meiri hluti íbúa á eyjum norður atlantshafs býr nærri sjó og á íslandi eru áttatíu og tvö prósent þjóðarinnar búsett á stöðum þar sem særok spillir trjágróðri trjá og skógræktarskilyrði eru erfið í kaldtempraða beltinu á eyjum norður atlantshafsins og er þó mikill áhugi á trjárækt á íslandi færeyjum hjaltlandi orkneyjum og suðureyjum og nokkur á suður grænlandi svöl sumur með meðalhita júlímánaðar undir fjórtán gráður og stormasamir vetur einkenna veðurfarið og eru aðalástæður erfiðra trjáræktarskilyrða á grænlandi er þurr heitur og stundum langvarandi hnjúkaþeyr á vetrum einnig verulegt vandamál hnjúkaþeyr að vetri er minna vandamál annars staðar við norður atlantshaf þótt skemmda af hans völdum verði einnig vart hér á landi trjá og skógræktarskilyrði á eyjum við norður atlantshaf eru ólík því sem er á meginlandi evrópu asíu og norður ameríku þar munar mest um áhrif særoksins en einnig ólíkan jarðveg og hitafar erlend ræktunarþekking hefur því reynst ótraust veganesti á íslandi og öðrum eyjum með svalt úthafsloftslag að íslandi undanskildu eru eyjar og strandsvæði við norður atlantshaf á jaðri stærri ríkja og ríkjaheilda sértæk vandamál dreifðra byggða á jaðarsvæði fá lítið vægi í rannsóknum samanborið við viðfangsefni í þungamiðju svæðisins þekking á áhrifum særoks á trjágróður virðist skýrt dæmi um þennan áherslumun því að fram á allra síðustu ár var særok vart talið mikilvægur umhverfisþáttur fyrir tré og skóga við norður atlantshaf utan íslands er skóg og trjárækt nærri skógarmörkum yfirleitt jaðarviðfangsefni í þessu felst mikilvæg sérstaða tækifæri og ef til vill forustuskylda kaldtempraða beltið á eyjum við norður atlantshaf er strjálbýlt samanlagður íbúafjöldi er tæplega hálf milljón þar af eru íslendingar nærri tveir þriðju mannfjöldans á grænlandi búa um fimmtíu og sex þúsund í færeyjum fjörutíu og fimm þúsund hjaltlandi tuttugu og tvö þúsund orkneyjum nítján þúsund og suðureyjum tuttugu og sjö þúsund engu að síður er mikil þörf á rannsóknum og upplýsingum sem hæfa aðstæðum fólks þar en norður atlantshafssvæðið er vítt langt milli byggða og flest byggðarlög fámenn virðulegi forseti á íslandi eru á þriðja tug skógfræðinga og nokkur hópur manna sem sinnir rannsóknum sem tengjast trjám skógum og skógrækt í færeyjum er einn skógfræðingur með verkstjóra sér við hlið á grænlandi er enginn skógfræðingur en garðyrkjumaður sér um trjáræktartilraunir svipað er ástatt á hjaltlandi á orkneyjum og ytri suðureyjum eru nokkrir tilraunareitir sem sinnt er frá meginlandi skotlands mikil samlegðaráhrif yrðu af trjáræktarsetri sem greiddi fyrir upplýsingastreymi og rannsóknasamstarfi í trjá og skógrækt milli eyþjóða við norður atlantshaf með því móti verður margt mögulegt sem hver og einn getur ekki áorkað einn samstarf við vísindamenn og stofnanir utan svæðisins yrði einnig auðveldara en áður vestmannaeyjar vestmannaeyjar eru heppilegasta heimili trjáræktarseturs vegna aðstæðna og þeirra rannsókna sem þegar hafa farið þar fram árið nítján hundruð áttatíu og níu hófust þar tilraunir með það markmið að finna heppilegan trjágróður fyrir strandsvæði á íslandi sex árum síðar efldist sú vinna mjög þegar hrundið var af stað með tilstyrk íslandsbanka rannsóknarátaki til að skýra orsakir trjáskaða í vestmannaeyjum og gera tilraunir með ræktunaraðferðir sem gögnuðust í saltálagi á sama tíma hóf mógilsá rannsóknastöð skógræktar tilraunir með mismunandi víði og asparklóna á heimaey rannsóknir á saltálagi voru einkaframtak en skjótt tókst mjög gott og farsælt samstarf við mógilsá rannsóknir á saltálagi urðu doktorsverkefni þorbergs hjalta jónssonar við sænska landbúnaðarháskólann í alnarp á skáni og síðar einnig meistaraverkefni margrétar lilju magnúsdóttur við háskóla íslands rannsóknirnar hafa staðið óslitið frá nítján hundruð níutíu og fimm og mynda nú traustan þekkingargrunn á þessu sviði á heimaey eru ákjósanleg skilyrði til rannsókna á vexti og þroska trjágróðurs við sjó þar er mikil og löng reynsla af trjárækt og á stórhöfða er ein besta veðurstöð landsins með meðal annars mælingar á saltstyrk í lofti auk venjulegra athugana stöðin er einnig vel þekkt í veðurfræðirannsóknum einkum á sviði storma og særoks í vestmannaeyjum er allstórt og samheldið samfélag og því er bæði mannafli og nauðsynleg þjónusta á staðnum í bænum eru bæði grunn og framhaldsskólar og því möguleikar á gagnvirkum tengslum við skólastarf rannsóknastofnanir eru í bænum meðal annars setur háskóla íslands og náttúrustofa áhersluþættir í starfsemi trjáræktarseturs sjávarbyggða helstu áhersluþættir í starfsemi trjáræktarsetursins ættu að vera fyrsti spálíkan fyrir áhrif særoks á trjágróður annars tilraunir með arfgerðir og aðferðir fyrir trjárækt í sjávarbyggðum þriðja rannsóknir á áhrifum særoks og loftslagsbreytinga á skógarvistkerfi við norður atlantshaf einkum náttúruleg birki og víðivistkerfi fjórða rannsóknir á orsökum saltskemmda og eðli særoksþols hjá trjágróðri fimmta tilraunir með hagkvæmar aðferðir til að koma upp skógi á berangri sjötta miðlun þekkingar á trjá og skógrækt við norður atlantshaf spálíkan fyrir áhrif særoks á trjágróður samband veðurþátta og saltskemmda er flókið þannig að margir þættir þurfa að koma saman til að valda trjáskemmdum meðaltöl lykilveðurþátta segja lítið um horfur á særoksskemmdum og það skiptir einnig miklu máli hvenær ársins saltstormarnir geisa því er oftast öðru kennt um trjáskemmdirnar líkan er forsenda þess að meta þátt særoks í vexti og þrifum trjágróðurs hér á landi og til að finna leiðir til að sneiða hjá saltskemmdum tengsl særoks og saltskemmda á trjágróðri hafa verið rannsökuð í vestmannaeyjum frá árinu nítján hundruð níutíu og fimm á grundvelli þessara rannsókna er gerð saltálagslíkans langt komin líkanið spáir áhrifum særoks á hæðarvöxt vaxtarlag og framleiðni trjánna út frá stærð og eiginleikum trjánna veðurþáttum og fjarlægð frá hafi gagnsemi þess er einkum eftirfarandi með líkaninu má meta þátt særoks í trjá og skógræktarskilyrðum líkanið getur nýst við mat á landi til skógræktar og kortlagningu ræktunarskilyrða líkanið má nota við leiðbeiningar til trjá og skógræktenda það mætti til dæmis hafa sem þátt í veðurspám veðurstofan gæti með hjálp líkansins gefið út saltálagsspár veðurstofan gæti varað garð og skógræktendur á ákveðnum svæðum við aðsteðjandi saltskemmdaveðrum og á áliðnum vetri lýst horfum á saltskemmdum í einstökum byggðarlögum og landsvæðum líkanið er forsenda virkra kynbóta fyrir særoksskaða það dregur fram lykilþætti í særoksþoli og með því má sjá fyrir líklegan árangur af kynbótum fyrir einstaka þætti líkanið er einnig forsenda frekari skilnings á særoksskaða á trjágróðri þar sem með því má segja til um líkleg áhrif særoks á tilraunatré frávik frá þeirri forsögn eru lykillinn að dýpri skilningi á eðli særoksskaða á trjám og runnum líkanið er einnig nauðsynlegt við rannsóknir á áhrifum særoks á náttúruleg birkiskóglendi en vísbendingar eru um að særok eigi verulegan þátt í kjarrvexti birkis um sunnan og vestanvert landið spár um loftslagsbreytingar gefa til kynna að vetrarstormar kunni að verða hvassari á norður atlantshafi og að braut fárviðranna færist norðar og austar líkanið gæti reynst mikilvægt við að meta áhrif loftslagsbreytinga á vöxt og viðgang trjáa og skóga í því felast einnig sóknarfæri í alþjóðlegu vísindasamstarfi þar sem áhrif breytts vindafars á trjágróður er nánast órannsakað fræðasvið

líkanið veitir því tækifæri til meira samstarfs við eyþjóðir og strandbyggðir við norður atlantshaf og víðar líkan af áhrifum særoks á trjágróður er algerlega nýtt viðfangsefni og engar heimildir finnast um líkan sem spáir saltskemmdum á trjágróðri vegna særoks að vetri né sumri líkanið hefur því mikið endurnýjunargildi auk fræðilegs og hagnýts gildis arfgerðir og aðferðir fyrir trjárækt í sjávarbyggðum mikil þörf er fyrir harðgerðan trjágróður sem hæfir ræktun í sjávarbyggðum til að ná árangri þarf að leita að og prófa tegundir og afbrigði trjáa og runna til ræktunar í sjávarbyggðum og kynbæta efnilegar tegundir prófanir á mismunandi efnivið af alaskaösp og víði sýna að verulegur breytileiki er í særoksþoli með kynbótum á víðitegundum mætti að öllum líkindum fá fram tiltölulega fljótt saltþolin og stórvaxin víðiafbrigði sem gætu veitt nægilegt skjól fyrir annan gróður og garða árið nítján hundruð níutíu og fjögur var fyrsta ræktunartilraunin sett niður í hornafirði þar sem sérstaklega voru prófaðar ræktunaraðferðir sem hæfa strandsvæðum ári síðar var byrjað á tilraunum í vestmannaeyjum sem haldið hefur verið áfram til þessa dags þessar tilraunir hafa þegar skilað verulegum árangri í bættum vexti og afkomu trjágróðurs orsakir saltskemmda og eðli særoksþols hjá trjágróðri saltmengun í jarðvegi er eitt erfiðasta viðfangsefni í ræktun og matvælaframleiðslu í heiminum þetta vandamál þjakar einkum í þurrkalöndum í asíu afríku og ástralíu saltálag á vaxandi plöntur er mikið rannsakað viðfangsefni en snúið þar sem í vaxandi plöntum er erfitt að henda reiður á orsökum og afleiðingum framfarir í ræktun og sérstaklega kynbótum hafa því ekki verið í samræmi við fyrirhöfn í rannsóknum á saltálagi í vestmannaeyjum hafa komið fram mikilvægar vísbendingar um lykilþætti í lífeðlisfræði saltálags í plöntum þær sýna að með því að skoða áhrif seltu í trjám sem eru að vakna af vetrardvala má komast hjá sumum af þeim flækjum sem hamlað hafa framförum í saltþolsrannsóknum þannig benda þær til þess að gera megi lífefnafræðilegar og erfðatæknifræðilegar rannsóknir á saltþoli markvissari en nú í þessu felast möguleikar á víðtæku samstarfi við erlenda fræðimenn og stofnanir sem fást við saltálag og ræktun í söltu umhverfi hagkvæmar aðferðir til að koma upp skógi á berangri plöntur bregðast á líkan hátt við margs konar álagi svo sem af salti þurrki og kulda úr rannsóknunum á særoksþoli trjágróðurs í vestmannaeyjum spratt ný nálgun við skógrækt á berangri árið tvö þúsund og tvö var myndaður rannsóknarhópur um það erfiða viðfangsefni að finna hagkvæmar leiðir til að koma skógi og þá einkum birki upp á söndum og vikrum í þjórsárdal og nágrenni heklu hugmyndin að baki verkefninu var að búa plönturnar þannig út að dygði þeim til að komast af við hin erfiðustu kjör án frekari aðhlynningar verkefnið var kallað nestun skógarplantna leiðirnar að þessu marki voru sóttar í nýjustu þekkingu í plöntulífeðlisfræði og önnur svið sem tengjast skógrækt og skógræktarsviði rannsóknarhópurinn var nokkurs konar grasrótarhreyfing doktors og meistaranema úr ólíkum áttum tilraunir hópsins hafa þegar skilað miklum árangri svo miklum að réttlæti örugglega allan kostnað við tilraunirnar ef ekki margfaldlega ævistarf allra sem þar hafa komið að verki tveir þættir rannsóknanna standa þegar upp úr með nýrri nálgun við áburðargjöf má fá sama árangur með einum fimmtugasta af áburðarmagni og það með verulega minni tilkostnaði við áburðargjöf enn áhugaverðari eru niðurstöður með hleðslu plantna með glycine betaine en það er efni sem sumar saltþolnar plöntur mynda sér til varnar efnið er tiltölulega ódýr aukaafurð við sykurfamleiðslu úr sykurrófum en sykurrófan er ein þeirra tegunda sem mynda efnið á þurrum vikrum jók glycine betaine hleðsla líflíkur plantna verulega og bætti einnig vöxt hleðslan er nokkurs konar líftrygging fyrir plönturnar sem dæmi má taka að í miklum hita og þurrki í ágúst tvö þúsund og fjögur skrælnuðu tilraunasvæðin á vikrunum í þjórsárdal um helmingur tilraunaplantnanna drapst nema glycine betaine meðferðin þar sem lifunin var um og yfir áttatíu prósent tilraunahópurinn hefur verið í sambandi við erlenda sérfræðinga á sviði skóggræðslu og einnig glycine betaine tilraunirnar í þjórsárdal munu vera einu skógræktartilraunir í heiminum með þetta efni kostnaður við skógrækt er í beinu hlutfalli við lifun plantna eftir gróðursetningu glycine betaine hleðsla er einföld og ódýr og niðurstöðurnar hafa því verulega efnahagslega þýðingu og opna leiðir í alþjóðlegt rannsóknasamstarf þessar rannsóknir hafa ekki haft neinn samastað en tengjast náið særoksrannsóknum miðlun þekkingar á trjá og skógrækt við norður atlantshaf trjáræktarsetri sjávarbyggða er ætlað að verða samstarfsvettvangur sérfræðinga á sviði trjáræktar við norður atlantshaf það á einnig að verða þekkingarveita um trjá og skógrækt auk venjubundinnar miðlunar er aflvél þekkingarveitunnar tölvulíkan sem leiðbeinir um val tegunda í trjárækt líkanið er þannig að hver sem hefur netaðgang getur sótt sérsniðnar tillögur um tegundir og arfgerðir fyrir sinn ræktunarstað tillögunum fylgja spár um vöxt kalhættu laufgun blómgun aldinmyndun og lauffall trjá og runnategunda ásamt upplýsingum um útlit svo sem lauflit lit blóma aldina og haustlit auk mynda af plöntunum og margvíslegra annarra upplýsinga um þær þetta leiðbeiningarkerfi hefur verið lengi í undirbúningi en er fyrst nú tæknilega fýsilegt þekkingarkerfið er afturvirkt og sjálfbætandi samantekt verkefni trjáræktarseturs sjávarbyggða í vestmannaeyjum aðaláherslur fyrstu gera líkan af saltákomu og áhrifum særoks á trjágróður til að a spá fyrir um vöxt skemmdir og vaxtarlag trjáa b meta langtímagildi nýrra aðferða og arfgerða c skýra áhrif loftslagsbreytinga á vöxt skemmdir og vaxtarlag trjágróðurs annars leita arfgerða og aðferða fyrir trjárækt í sjávarbyggðum við norður atlantshaf með því að a leita að og prófa tré runna og arfgerðir þeirra b kynbæta tré og runna til að standast særok og skilyrði við sjó með áherslu á víðitegundir c þróa aðferðir fyrir ræktun á strandsvæðum þriðja rannsaka áhrif særoks og loftslagsbreytinga á skógarvistkerfi við norður atlantshaf með áherslu á náttúruleg birki og víðivistkerfi fjórða rannsaka lífeðlis og lífefnafræðilegar orsakir saltskemmda og eðli særoksþols hjá trjágróðri fimmta þróa hagkvæmar aðferðir til að koma upp skógi á berangri sjötta miðla þekkingu á trjá og skógrækt á eyjum í kaldtempruðu loftslagi við norður atlantshaf og tengja saman sérfræðinga og áhugamenn á þessu svæði starfsáherslur á fyrsta ári koma á samstarfi innan lands og erlendis um viðfangsefni setursins og undirbúa sameiginlegar umsóknir til að fjármagna samstarfsverkefnin koma upp tilraunagarði og ná samstarfi við grasagarðinn í laugardal og lystigarðinn á akureyri um samræmda og sameiginlega skráningu á þrifum trjágróðurs koma upp heimasíðu setursins með upplýsingum um starfsemina tengsl særoks og trjágróðurs og sívirku spálíkani sem reiknar særoksálag birta niðurstöður fyrirliggjandi rannsókna á áhrifum særoks á trjágróður birting niðurstaðnanna er forsenda alþjóðlegs samstarfs um rannsóknir á þessu sviði virðulegi forseti ég hef stiklað á stóru ég hef ekki komið við alla þætti í greinargerðinni en ég legg til að lokinni þessari umræðu þá verði þingsályktunartillögunni vísað til háttvirtrar landbúnaðarnefndar